Madame la Présidente, chers collègues, nous venons de fêter cette année les vingt ans du marché unique européen, qui a transformé en deux décennies la vie de 500 millions de citoyens. En atténuant l'effet des frontières, en réduisant les barrières commerciales, en facilitant le commerce transfrontalier, en encourageant la mobilité et la liberté de circuler, le marché intérieur a permis d'intégrer les États et de rapprocher les peuples de l'Union européenne. Les obstacles restent nombreux et la composante numérique du marché unique est encore loin d'avoir atteint son plein potentiel. La crise ne nous permet pas de prendre du retard là où nos concurrents ont largement développé leur offre en ligne. Les obstacles sont connus offres en ligne légales et transfrontalières insuffisantes, manque d'information et de protection des internautes, systèmes de paiement et de livraison inadaptés, abus nombreux. Les mesures proposées par la Commission sont ambitieuses et je souhaite que nous puissions avancer ensemble. Je pense notamment au désert numérique, en particulier, les zones transfrontalières de montagne et rurales.